um klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi fer fram umræða utan dagskrár um stöðuna í sjávarútvegi kjör sjómanna og fiskvinnslufólks málshefjandi er háttvirtur þingmaður björn valur gíslason hæstvirtur sjávarútvegsráðherra einar k guðfinnsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt